L'accoglienza che ha ricevuto da questo Parlamento, gli applausi che ha raccolto dimostrano l'apprezzamento per il lavoro svolto e il riconoscimento per il suo impegno a favore della centralità del Parlamento europeo nel dibattito politico sull'Unione europea. Grazie ancora una volta, a nome di tutto il Parlamento.